Señora Presidenta, Egipto es un importante país en nuestra vecindad mediterránea que tradicionalmente ha desempeñado un papel muy destacado en el mundo árabe. Lo que allí sucede no es indiferente para la región. Yo creo que el mensaje que el Egipto de hoy debe recibir de este Parlamento es el de la necesidad de diálogo y de búsqueda de consenso entre las autoridades egipcias y las distintas fuerzas políticas y sociales. Las transiciones políticas son muy complejas y requieren elevadas dosis de flexibilidad y amplio espíritu de compromiso. Justamente lo que ignoraron el anterior Presidente Morsi y los Hermanos Musulmanes. Ahora, los nuevos responsables del país no pueden caer en el mismo error que sus predecesores. Los acuerdos me parecen indispensables si Egipto quiere caminar por la vía de la reconciliación, de la democracia inclusiva y de la paz. La estabilidad que todos queremos para Egipto requiere también fórmulas de convivencia democráticas y respetuosas con los derechos humanos. El horizonte no puede ser el terrible proceso de confrontación y de dolor que vivió la Argelia de los años noventa. El reciente ejemplo tunecino, en el que los distintos actores finalmente han hecho concesiones para llegar a un acuerdo de convivencia, sí puede ser una referencia válida.